Einige Gesetze sind beanstandet worden. Aber es sind wesentliche Gesetze. Es geht um die Unabhängigkeit der Datenschutzbehörde, der Richter, der Nationalbank. Es geht vielleicht sogar um die Unabhängigkeit des Rechtssystems insgesamt. Ich will hier gar nicht nur die einzelnen Maßnahmen kritisieren, sondern den Geist, der dahinter steht. Sie sagen, es geht um einen Umbau aufgrund europäischer Werte.

Da sollten Sie doch endlich Initiative ergreifen! Sie haben es in der Hand sogar noch mehr als die Kommission Herrn Orbán zu sagen, was richtig und was falsch ist an seiner Politik.

Was mich besonders betroffen macht, Herr Orbán, Herr Ministerpräsident Sie kennen genauso gut wie ich viele Menschen, die gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben. Sie sind eingesperrt worden. Sie haben gegen den Kommunismus gekämpft. Und die sind jetzt betroffen von Ihren Maßnahmen, weil sie sagen Warum haben wir für die Freiheit gekämpft, wenn sie jetzt stückweise wieder zurückgenommen wird? Herr Orbán, reden Sie doch mit diesen Leuten! Hören Sie ihnen zu denen in Ungarn, wenn Sie schon nicht im Parlament zuhören wollen. Und zweitens In diesem Saal, meine Damen und

Nehmen Sie sich ein Beispiel an Václav Havel. Er hat immer gegen den Kommunismus gekämpft aber immer für die

ist. Aber Sie wissen so gut wie ich Kroatien mit einer Regierung Orbán wäre nicht in die Europäische Union gekommen, es hätte nicht die Kriterien